Señor Presidente, querido Comisario, queridos colegas, el Tratado de Lisboa introduce cambios sustanciales en el proceso de desarrollo y ejecución de la legislación comunitaria, al distinguir entre actos delegados y de ejecución. El Derecho originario anterior solo contemplaba medidas de ejecución. El presente Reglamento es imprescindible para un tránsito ordenado del antiguo al nuevo sistema y para el ejercicio adecuado de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, de acuerdo con el nuevo Tratado de Lisboa. Fortalece el principio democrático porque reconoce el derecho de control del Parlamento, incrementa la transparencia con el informe anual e incorpora una cláusula de revisión para perfeccionarlo según la experiencia alcanzada. Por todo esto, satisface las demandas que la Comisión de Asuntos Económicos había planteado al respecto. En el ámbito de los servicios financieros, contribuirá a incrementar la seguridad jurídica y la eficacia de la legislación. Completa el objetivo de la Directiva Ómnibus de limitar los poderes conferidos a la Comisión en el viejo marco que sean compatibles con el actual a un periodo de tres años desde la entrada en vigor del nuevo Tratado, y establece las previsiones para que los estándares técnicos de ejecución, que se contemplan en la nueva arquitectura de supervisión y en la normativa sectorial en el ámbito de los servicios financieros, puedan llegar a adoptarse. Por todo ello, como ponente de opinión